Ich habe diese kurze Debatte zugelassen, weil heute die Konferenz der Präsidenten entfallen ist. Für alle anderen gilt jetzt, dass ich sie bitte Frau Forenza, ich bringe Sie nicht um Ihre Rechte, keine Sorgen.